forseti vill láta þess getið um þinghaldið í dag að gert er ráð fyrir að þinghaldi standi þar til um klukkan átta í kvöld fari þinghaldið eitthvað fram yfir klukkan átta lítur forseti svo á að það sé með samþykki formanna þingflokka hlé verður gert á